Madame la Présidente, l'objectif de favoriser le développement et l'excellence de l'industrie européenne de la défense est positif, tout comme celui de favoriser l'achat par les États membres de matériel issu des pays de l'Union européenne plutôt que de pays tiers. Malheureusement, votre objectif n'est pas d'organiser l'interopérabilité des armées de nations européennes souveraines mais d'avancer vers une défense européenne, qualifiée par M.

Le programme que vous nous proposez, en cherchant à réduire le nombre de systèmes d'armes en Europe, entend organiser l'interdépendance de nos armées et de nos industries de défense au détriment de leur autonomie. Vos projets vont à l'encontre de la souveraineté et de l'indépendance nationales qui, dans le domaine de la défense, ne sont pas négociables. Par ailleurs, ce programme est présenté comme un test, sur deux ans, de ce que pourrait être la future politique industrielle de défense de l'Union européenne. Il est avéré qu'il ne jouera pas ce rôle puisque vous comptez mettre en place le Fonds européen de défense, sans avoir encore pu tirer les conséquences de ce premier programme. Nous regrettons également que le programme DIDP permette le financement par des fonds européens, d'industries de défense extra européennes installées sur notre sol et non exclusivement d'entreprises européennes. Malgré vos ambitions, vous ne parvenez même pas à défendre nos intérêts. La soumission de ce programme au joug de l'OTAN le prouve également.